Mir fehlen die Worte für diese unfassbar widerwärtige Unmenschlichkeit. Es handelt sich hier nicht um einen Einzelfall. Seit der Einführung der Ein Kind Politik im Jahr 1979 sind laut der nationalen Planungsbehörde 400 Millionen Geburten verhindert worden. Vor allem auf dem Land versuchen die lokalen Behörden, ihre Vorgaben mit illegalen Zwangsabtreibungen und Geldstrafen durchzusetzen.